Elnök Asszony, az Európai Parlamentben jelenleg folyik annak a jelentésnek az előkészítése, amelyik kimondaná, hogy Magyarországon súlyos veszélybe kerültek az Unió alapértékei. A fő indok Magyarország migránspolitikája holott az illegális bevándorlás megakadályozása uniós kötelezettség, és kétharmados többséggel meghozott törvényeken alapul. Ugyanakkor keveset hallunk arról, hogy a hatalmon lévők a független állami intézményeket használják föl politikai ellenfeleikkel szemben. Az Állami Számvevőszék sorra rótt ki pénzügyi szankciókat az ellenzéki pártokra. A legerősebbeknek, a Jobbiknak a büntetése közel másfél évnyi állami támogatásnak felel meg. A döntést számszerű, érdemi indoklás nem támasztja alá, jogorvoslatra nincs lehetőség. S tegyük hozzá az Állami Számvevőszék elnöke a kormánypárt képviselőjéből lett az elvileg független szervezet vezetője. Nem a kormány migránspolitikája, hanem az ilyen eljárások számolják föl Magyarországon a jogállamiságot.